Zowel regering als oppositie steunen daarbij de stem van de straat.

Met de dreigende afbraak van het pragmatische Arabische kamp in het Midden Oosten, geeft het Iranese leiderschap intussen meer reden tot optimisme dan de oppositie. Voor dit gevaar mag de Europese Unie niet de ogen sluiten.